Monsieur le Président, Monsieur le candidat à la Présidence, les institutions ne permettent pas à la gauche de présenter un candidat. Nous dénonçons cette situation de candidature unique et les accords politiques entre gouvernements de droite et sociaux démocrates qui la rendent possible. En effet, cette situation nie l'existence d'une large opinion européenne totalement opposée au modèle libéral de construction de l'Europe, que vous incarnez. Ce modèle est celui qui précipite l'idéal européen, sans que vous n'en disiez un mot, dans un abîme d'abstentions hostiles aux élections européennes, notamment, et c'est remarquable, dans les nouveaux États membres. Ce modèle est celui qui a transformé le rêve d'une Europe protectrice en une machine à détruire nos droits sociaux, nos industries nationales, et qui dresse les peuples les uns contre les autres pour gagner leur pain. De plus en plus nombreux sont ceux qui disent D'Europe il ne vient rien de bon. Vous n'avez pas vu venir le désastre financier et la catastrophe écologique, en dépit de tous les avertissements, car ils n'ont pas manqué. Vous l'avez facilitée, vous, les autres, avec cette dictature de la concurrence libre et non faussée, qui étrangle nos sociétés, détruit leur esprit public et nos services publics. Et maintenant, vous changez les mots, pour ne pas changer les choses. Mais votre programme se résume en une phrase je ne sais pas si le jeu de mots français est traduisible qui dit Dorénavant, ce sera comme auparavant. C'est pourtant d'un grand changement dont l'Europe a besoin pour tourner la page d'une époque, d'un temps archaïque et révolu, celui du capitalisme financier et du productivisme. Le changement pourrait donc commencer par le refus de vous investir.